Le sommet de La Valette a clairement posé un jalon dans la coopération internationale en matière de migration, pour la mise en place de politiques conjointes et multidimensionnelles. Cela doit marquer un point de non retour dans un dialogue plus régulier et plus équilibré avec nos partenaires africains, mais aussi avec d'autres partenaires clés de la Méditerranée et du Moyen Orient, pour faire face à nos responsabilités partagées. La révision de la politique européenne de voisinage est aussi une bonne occasion de le faire. Avec ce plan d'action, le défi d'adopter une approche multidimensionnelle a été relevé. C'est un document très complet, mais la plupart des engagements pris reflètent des objectifs qui sont ceux de la politique européenne de développement depuis des années.

Notre politique de développement peut devenir plus efficace sur le plan économique. Je rappelle aussi que c'est un impératif dans l'optique de la révision de l'accord de Cotonou. Trois éléments sur lesquels je souhaite insister. Premièrement, l'intégration régionale et le renforcement des capacités des organisations partenaires comme l'Union africaine et les communautés économiques régionales d'Afrique. L'Union européenne doit soutenir les efforts de médiation régionaux et faire plus en matière de prévention des conflits, y compris grâce à la facilité de paix africaine, instrument que nous ne connaissons pas assez.

Comme souligné dans le plan d'action, il faut faire en sorte que les transferts de fonds servent effectivement au développement des pays d'origine. Ce qui m'amène à mon dernier point la migration circulaire. On ne peut pas empêcher les gens de quitter des situations de conflit ou de misère, mais on doit penser à moyen et à long termes aux incitations au retour, car le développement du continent africain dépend aussi de la valorisation du potentiel humain, qui constitue bien la première ressource économique du continent.